Geoffrey, könnten Sie sich mit folgendem Vorschlag einverstanden erklären?

das Vereinigte Königreich eine losere Anbindung hat an die Länder, die stur festhalten an dieser politischen Integration, die so störend für Sie ist.

Die Türkei wäre auf demselben Niveau wie das Vereinigte Königreich, und ich glaube, wir wären alle glücklich, dass diejenigen, die politisch weitermachen wollen, das dann auch tun können.